Mit der morgigen Abstimmung beenden wir eine unhaltbare Situation eine Situation, in der Firmen ihren Registersitz von einem Land ins andere verlegen konnten, ohne sich dabei an Regeln zu halten. Ohne Regeln war es möglich, dem kurzfristigen Profitstreben nachzugeben und sich das Land mit den niedrigsten Löhnen, Arbeitnehmerrechten, Steuern und Umweltauflagen auszusuchen. Darum brauchen wir Regeln, die die Interessen der Beschäftigten bei Umstrukturierungen schützen. Der Schutz ihrer Informations und Konsultationsrechte hat eine herausragende Bedeutung und gibt Vertrauen. Ich bin meiner Kollegin Evelyn Regner sehr dankbar für diese wichtigen Erfolge, die sie trotz schwerer Umstände erreicht hat. Der größte Erfolg ist, dass man von einem ungeregelten Zustand tatsächlich in einen geregelten Zustand kommt. Das Management ist damit erstmals verpflichtet, den Belegschaften einen detaillierten Bericht über die Auswirkungen der Umstrukturierungen auf ihre Beschäftigungsverhältnisse zu geben.

Eine Anti Missbrauchsklausel soll es den Behörden ermöglichen, eine Überprüfung der Gründe für die Umstrukturierung zu veranlassen.

Die Nationalstaaten waren nicht bereit, einen größeren Schritt nach vorne mitzugehen.

Dabei war es nicht Europa, es war nicht dieses Parlament, es waren die Regierungen der Nationalstaaten, die einen weiteren Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verhindert haben. Unser Haus, das Parlament, hat parteiübergreifend gute Kompromisse gefunden, Vorschläge unterbreitet, wie wir zu gesetzlichen Mindeststandards bei Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung kommen können. Wir sehen hier ein krasses Ungleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Freiheiten von Unternehmen und sozialen Rechten von Bürgerinnen und Bürgern. Der Text, über den wir morgen abstimmen werden, ist ein erster Einstieg ein guter Einstieg in ein System von Regeln.

Wir werden dabei aber nicht vergessen, dass es dringend nötig ist, eine Rahmenrichtlinie für die Mitbestimmung in Europa zu haben. Im Übrigen Da dies meine letzte Rede hier im Haus ist, danke ich allen Europäerinnen und Europäern, den Kolleginnen und Kollegen, dass ich bis heute hier im Parlament mitarbeiten durfte.